forseti maður verður nú að gera þá lágmarkskröfu til þeirra þingmanna sem eru að taka þátt hér í umræðunni að þeir geti að minnsta kosti vísað rétt í ræður þeirra þingmanna sem hér tala á undan þeim í fyrsta lagi talaði ég ekki um mannréttindi ég talaði um mannöryggi þetta nýja hugtak í öryggismálum sem heitir mannöryggi human security og er farið að vinna með um allan heim og skilgreina og nota sem hugtak í varnarmálum og síðan skipuleggja viðbrögð og viðbúnað í samræmi við það ég talaði líka um að við kynnum að eiga öryggissamfélag við evrópu í framtíðinni ég held að það sé bara mjög raunsætt mat ég er svo sem ekki ein að segja það því ég veit ekki betur en að hæstvirtur forsætisráðherra hafi haft það mjög á orði í ræðu sinni á miðstjórnarfundi framsóknarflokksins ég tel ekkert rangt að menn horfi til þeirrar áttar bíddu við eiga menn bara að vera með einhverjar blinkur fyrir augunum þannig að þeir geti ekki séð til allra átta auðvitað þurfum við að búa okkur undir framtíðina og líta til þeirra átta eins og annarra varðandi varnarsamninginn við frakkland þá er bara þingmaður einhvers staðar úti í móa verð ég að segja ég hef þá verið með ósjálfrátt tal ef það